Meine Damen und Herren, ich glaube, ich brauche den Worten des Präsidenten und Ihrem Beifall nichts hinzuzufügen. Aber ich habe gerade mit dem Herrn Staatspräsidenten vereinbart weil ich während der Rede des Präsidenten eine Reihe von Bitten bekommen habe dass dieses Haus auch symbolisch über den Beifall hinaus dem Opfer und den Opfern eine Ehrung zuteil werden lässt, indem es am Ende dieser

Ich würde Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben.